Én már itt Strasbourgban, ebben a teremben kezdeményeztem a szlovák nyelvtörvény létrehozása után, illetve a Beneš dekrétumok életben tartása után azt, hogy Szlovákiát részesítse az Európai Unió valamilyen szankcióban.

És mondjuk ki, hogy Szlovákiának, a szlovák kormánynak az a célja, hogy a több mint félmilliós felvidéki magyarságot leradírozza Felvidék térképéről. Ennek érdekében még azt is megteszik, hogy sorra vonják meg a szlovák állampolgárságot felvidéki magyar emberektől. A szlovák kormány embertelenségét az is mutatja, hogy az elmúlt héten egy 100 éves magyar tanítónőtől vonták meg a szlovák állampolgárságot. És mindaddig folytatni fogja ezt a sovén, magyarellenes, rasszista hozzáállást Szlovákia, amíg vagy pénzbüntetésben, vagy valamilyen szankcióban nem részesíti az Európai Unió.